Ich bin auch für lebendige Debatten, aber Frage heißt Frage und Antwort heißt Antwort, und 30 Sekunden sind 30 Sekunden.